Tych siedmiu sędziów, którzy do tej pory pracowali w Sądzie ds. Służby Publicznej to sędziowie, którzy nie będą nowymi sędziami Trybunału oni będą wliczać się w liczbę już istniejących sędziów, a zatem ta zmiana nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, natomiast przynosi ogromne korzyści. Chciałbym zwrócić państwa uwagę, że do tej pory sędziowie Sądu ds. Służby Publicznej zajmowali się wyłącznie sprawami pracowniczymi. Nie można było im powierzyć innych kwestii, mimo iż ci sędziowie dosyć często pozostawali bez przydziału spraw, którymi mogliby się zajmować. Zmiana, jaką przeprowadzamy, ta właśnie druga część reformy, pozwoli po pierwsze na przeniesienie spraw pracowniczych do Sądu pierwszej instancji zatem nic im nie grozi, nadal będą rozstrzygane w sposób prawidłowy a po drugie na przydzielanie sędziom, którzy nie będą w danym momencie zajmowali się sprawami pracowniczymi,

Reforma ta jest oczywiście niezbędna, bo tak jak powiedziała pani Danuta Hübner, waży ona na jakości funkcjonowania europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Zwracam się zatem do samego Trybunału i do innych instytucji o to, by pamiętać, że to ważna dla nas wszystkich instytucja, że ta reforma będzie oceniana przez następne lata, ponieważ ma ona wielu przeciwników. Mam zatem nadzieję, że zawarta w rozporządzeniu klauzula przeglądowa wymusi na wszystkich prawidłową ocenę skuteczności działania Trybunału w najbliższych latach, tak abyśmy za kilka lat mogli powiedzieć, czy dokonaliśmy właściwych wyborów, czy podjęliśmy słuszne decyzje, czy być może się pomyliliśmy.